Señor Presidente, sin duda hay grandes aciertos en la reforma de los Fondos que votaremos mañana y que estamos debatiendo hoy mayor simplificación, mayores controles, mayor flexibilidad. Pero también hay dos grandes errores, que nos empujan a muchos a plantearnos nuestro voto en la votación de mañana.

Hablamos de la Europa de los ciudadanos, pero por la vía de los hechos, cuando un Estado incumple sus objetivos de déficit, lo que hacemos es penalizar a los ciudadanos retirándoles los fondos que reciben de esta Europa social. Por lo tanto, sí, señores del Consejo, no hay que decirlo, hay que demostrarlo.